Mijn fractie is uiteindelijk niet tegen die toetreding, maar op dit moment zijn de onzekerheden rondom de terugbetaling van de Icesave leningen aan Groot Brittannië en Nederland te groot.

Men heeft lang zien aankomen dat het goed fout zou gaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Kortom, IJsland kan lid van de EU worden als het zijn internationale verplichtingen nakomt. Dan is helder vastgelegd hoe en wanneer de Icesave leningen worden terugbetaald.